De plus, la branche inox se trouve confrontée à des pratiques déloyales et à un véritable dumping de la part de la Chine. Pour les travailleurs du secteur, et notamment en Belgique dans des sites comme celui de Genk ou de Chatelet, c'est l'angoisse, aujourd'hui. Nous devons défendre nos fleurons industriels face à des pratiques qui faussent le jeu de la concurrence. Il y a urgence et la Commission doit agir rapidement, sans utiliser pleinement les 15 mois dont elle dispose. Il est indispensable de réunir rapidement le groupe de haut niveau sur l'acier afin de mettre en place une stratégie efficace qui donnera un avenir à notre sidérurgie et en particulier à notre production d'acier inoxydable. La réindustrialisation de l'Europe nécessite des investissements mais également un soutien solide.